Señora Presidenta, la Unión Europea sigue siendo rehén de los intereses estadounidenses y se encuentra, una vez más, supeditada a sus políticas exteriores y económicas. Las sanciones estadounidenses restringen el espacio político y comercial de la Unión Europea y afectan a sus intereses. Unas sanciones que son contrarias al Derecho internacional y que atentan, sobre todo, contra la población. Como pasó con las sanciones contra Irak en 1990, que, según la Organización de Naciones Unidas, causaron más de medio millón de niños muertos. Desde la aprobación del plan de acción integral conjunto, la Unión Europea anunció que levantaría las sanciones económicas, incluyendo el embargo del crudo y la prohibición para el comercio y el transporte. Pero las empresas europeas siguen teniendo dificultades para acceder al mercado iraní como consecuencia del impacto extraterritorial de las acciones estadounidenses. Muchas empresas, que también desarrollan actividades empresariales en los Estados Unidos, pueden ser acusadas de violar las sanciones estadounidenses con consecuencias negativas. ¿Dónde está la soberanía de Europa?